Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, rouvrir les négociations avec le Mercosur, alors que l'Union européenne s'apprête à redéfinir sa politique agricole, révèle un manque dangereux de cohérence de la part de la Commission.

Une nouvelle ouverture de notre marché se ferait aux dépens des éleveurs des zones défavorisées européennes, sans garantie de respect des normes sanitaires et sociales.

Elles sont concentrées entre les mains de trois entreprises Cargill, ADM et Bunch. Entre 2001 et 2004, le soja a détruit plus de 1,2 million d'hectares de forêts tropicale et équatoriale.

Le Parlement européen a décidé de produire un rapport sur la reconquête de l'autonomie en protéines végétales pour l'alimentation du bétail. Une agriculture respectueuse de l'environnement et la lutte contre le changement climatique dictent ce choix. Ces efforts seront réduits à néant par ce projet d'accord bilatéral. Une nouvelle fois, la Commission européenne brade son agriculture et ses paysans pour obtenir des contreparties aléatoires pour des entreprises de services. Ces concessions ne serviront en rien les intérêts des familles paysannes du Mercosur, mais bien ceux de groupes agro industriels. Pour s'en persuader, il suffit de lire le rapport du groupe Tyson, société américaine, poids lourd du marché international de la viande, qui annonce avoir investi au Brésil pour je cite, et c'est dans son rapport utiliser ce pays comme plate forme d'exportation pour l'Europe. D'autres entreprises, comme la société Doux, avaient déjà anticipé cette démarche en rachetant le groupe brésilien Frangosul en

L'Europe semble vouloir poursuivre sa politique de délocalisation en amplifiant ses attaques contre les paysans.